Niet alleen lost al dat geld helemaal geen problemen op, dat geld moet ook nog gemanaged worden. En dat is dan weer een nieuw probleem. In Nederland wordt al decennia geld besteed aan het oplossen van de problemen rond immigratie. Tevergeefs. Nederland is gebonden aan Brussel en aan internationale afspraken en dat kost de Nederlanders minimaal 7,2miljard euro per jaar, en dat ieder jaar opnieuw. Mijn voorstel is om de belastingbetaler een héleboel geld te besparen, door het Europees beleid af te schaffen, door het beleid weer te nationaliseren, door de lidstaten weer zelf over hun eigen migratiewetten te laten gaan, vrij van bemoeienis van Brussel. Daarvoor, Voorzitter, zijn drie dingen nodig verkiezingen die krijgen we, moed die hebben we, en een verdragswijziging.